frú forseti ég kveð mér hljóðs til þess að vekja athygli á því að á auk tólf hundruð fjörutíu og fimm eru breytingartillögur sem ég flyt við frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla í tilefni af nýgerðum kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og félags grunnskólakennara tuttugasta maí síðastliðinn og kjarasamningi launanefndar og skólastjórafélags íslands þar sem meðal annars er fjallað um réttindi og skyldur grunnskólakennara er lagt til í breytingartillögum að höfðu samráði við samningsaðila ég vil ítreka það að höfðu samráði við samningsaðila að fella annars vegar brott tuttugasta og sjöundu greinar frumvarpsins sem mælir fyrir um breytingu á lögum númer tuttugu og sjö nítján hundruð níutíu og sex um réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla og ákvæðum og hins vegar að gerðar verði breytingar á ákvæðum fjórða kafla frumvarpsins er varðar auglýsingar og ráðningar grunnskólakennara auk þessa liggja fyrir yfirlýsingar launanefndar sveitarfélaga frá tuttugasta maí síðastliðinn um að nefndin sé reiðubúin við kjarasamningsgerð að bæta við ákvæði gildandi kjarasamninga vegna félags leikskólakennara ákvæði um auglýsingu lausra starfa enda hefðu ákvæði um slíkt verið felld út úr frumvarpinu í ljósi þess er jafnframt lagt til að elleftu greinar frumvarpsins um auglýsingar og ráðningar falli brott mér fannst mikilvægt að gera gera fyrir þessum breytingartillögum sem eins og áður segir koma fram á þingskjali tólf hundruð fjörutíu og fimm en þær eru eins og hér kom fram gerðar í samkomulagi og að höfðu samráði við samningsaðila